Und was die Sache noch schlimmer macht Diese Ursachen sind auch noch nicht vollständig erforscht.

Die Kommission wird daher ermächtigt, delegierte Rechtsakte zu erlassen und auch entsprechende Maßnahmen bei der Preisgestaltung zu ergreifen, damit die Fischereiarten bevorzugt werden, die zur Aalbestandserhöhung oder erhaltung beitragen.